Ich kann auch die Empörung unserer Kommissarin nicht ernst nehmen, wenn sich aus der Empörung über Versuche an Menschen und Affen nicht auch die Empörung ableitet an diesem großen Versuch, der Tag für Tag auf den Straßen stattfindet.

Die Technik dazu ist da, sie muss endlich angewandt werden. Und wenn nicht ordentliche Nachrüstungen passieren, dann muss endlich über Fahrverbote geredet werden. Das ist die eigentliche Konsequenz aus dem Skandal. Wir sollten da gebe ich Frau Van Brempt Recht der Lobby der Autoindustrie nicht mehr trauen.